Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister. Brežiška bolnišnica se velikokrat znajde, v kakšni politični debati. Ne nazadnje smo imeli tudi na, državnozborskem Odboru za zdravje nedolgo tega eno debato, v zvezi s strategijo razvoja intenzivne terapije, in če se spomnite, pa lahko vas, opomnim, da se je to zgodilo tudi že v preteklosti, se je tudi tam odvila debata, v zvezi z usodo majhnih bolnišnic. Zdaj, prej smo slišali našega kolega, ki je postavil vprašanje glede poštnih storitev, in jaz verjamem, da so ljudje zelo občutljivi že na to, kje stoji kakšna poslovalnica, Pošte Slovenije, toliko bolj pa, ko gre za naše zdravje, in meni je povsem razumljiva skrb, vsakega prebivalca, glede tega, koliko je oddaljen od bolnišnice, kakšna je tam oskrba in kakšen je ne nazadnje, razvoj bolnišnice, kot si ga zastavlja vsaka vlada. Zdaj v prejšnji vladi, kjer sem tudi dejavno, bom rekel, spodbujal, vse deležnike k temu, da se vendarle, tudi problemi zdravstva ne rešujejo na najmajhnih najmanjših bolnišnicah, je prišlo do nekaterih odločitev, ki so pozitivno, prispevale k, poslovanju in razvoju majhnih bolnišnic - tudi bolnišnice Brežice - in med drugim je vlada, dne prvega osmega dva tisoč osemnajst sprejela uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov dva tisoč osemnajst do dva tisoč enaindvajset za več bolnišnic, med drugim tudi uvrstitev dveh projektov za Splošno bolnišnico Brežice, in sicer investicijo za potrebe oddelka za anesteziologijo, reanimacijo in intenzivno zdravljenje ter investicijo v radiološki oddelek ter del tehnične etaže. Skupna investicija v projekta pa se se od uvrstitve v ta NRP leta dva tisoč osemnajst ni premaknila. Kot že omenjeno uvodoma, je bil dne štirinajstega drugega dva tisoč devetnajst v državnem zboru Odbor, za zdravstvo, torej seja Odbora za zdravstvo, na katerem se je odvila razprava glede strategije razvoja intenzivne terapije, pri čemer je bilo s strani razpravljavcev, še posebej predstavnikov razširjenega strokovnega kolegija za intenzivno medicino zagotovljeno, da bodo v skladu z osnutkom tudi manjše bolnišnice pridobile na kvaliteti obravnave pacientov v okviru intenzivne terapije. Posledično je bil sprejet tudi sklep, ki napotuje na to, da je treba, investicije, kot je bila uvrščena v NRP leta dva tisoč osemnajst, realizirati. Zato me zanima, kdaj bo Ministrstvo za zdravje začelo z investicijo za potrebo omenjenega oddelka, omenjenih obeh oddelkov v, bolnišnici Brežice? Hvala lepa.